Wir haben in dieser Woche die Gelegenheit, zwei Präsidentschaften miteinander zu vergleichen, die abgelaufene und die schon begonnene Präsidentschaft. Von der belgischen Präsidentschaft muss ich sagen, dass sie eine ausgezeichnete Arbeit geliefert hat dafür herzlichen Dank! Trotz schwieriger Bedingungen die politische Lage zu Hause ist ja nicht ganz leicht, Lissabon ist neu, auch das Verhältnis zum Europäischen Rat ist nicht ganz leicht zu finden. Aber es gab eine klare Orientierung zu Europa hin. Sie wollten Europa voranbringen.

Ich hoffe, Herr Orbán schaut sich noch genau an, wie die belgische Präsidentschaft gelaufen ist, und nimmt sich vielleicht ein bisschen ein Beispiel an dieser Präsidentschaft. Sie haben, Herr Ministerpräsident, Herr Ratspräsident, von der Wirtschaftsregierung gesprochen.

Es gibt nur ein Entweder Oder. Es gibt entweder eine weitere krisenhafte Entwicklung in Europa nicht nur in der Eurozone oder es gibt den Versuch einer effizienten Wirtschaftsregierung auf der Basis der Zusammenarbeit aller Mitgliedstaaten, aber auch auf der Basis einer starken europäischen Kommissionsaktivität.

Sie haben gesagt, es geht vor allem um eine steuerliche, fiskalische und soziale Zusammenarbeit. Damit bin ich beim zweiten Punkt, den diese belgische Präsidentschaft sehr ausgezeichnet hat, nämlich der sozialen Dimension. Ich glaube, wir alle sind daran interessiert vielleicht mit unterschiedlichen Schwerpunkten dass diese soziale Dimension noch entsprechend ausgebaut wird. Soziales Europa heißt nicht, dass alles und jedes auf dem sozialpolitischen Gebiet von Europa gemacht wird, aber zum Beispiel was Sie gesagt und getan haben zur Bekämpfung der Armut.

Auch was Sie gesagt haben zur ungleich werdenden Einkommensverteilung. Sie haben in Ihrer Präsidentschaft deutlich gemacht Das ist nicht nur eine soziale Frage, das ist auch eine wirtschaftliche Frage. Mehr Armut, mehr soziale Ungleichheit bedeutet auch Verlust an Wettbewerbsfähigkeit.

Es ist ganz wichtig, was Sie gesagt haben.

Gute. Es ist nicht unwichtig, wie sich die politische Lage verhält. Ich hoffe, dass alle politischen Kräfte in Belgien versuchen, einen wirklichen Konsens zu finden. Es ist schwer, in Krisenregionen den Leuten zu sagen Findet doch einen Konsens, arbeitet doch in wichtigen Fragen zusammen!, wenn das in Belgien einem Herzland der Europäischen Union nicht möglich